Frau Präsidentin! Nach Idlib sind all jene Menschen geflohen, die es bisher nicht aus Syrien heraus geschafft haben. Drei Millionen sind dort eingeschlossen eingeschlossen in einem Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der Schwächsten. Zivilisten werden gezielt angegriffen, Krankenhäuser und Schulen bombardiert, Streumunition eingesetzt was in Idlib gerade herrscht, das ist das Recht des Grausamsten.

Das ist wichtig, und es muss weitergehen. Aber sie kann mehr tun voller diplomatischer Einsatz für einen Waffenstillstand, Dokumentation der Kriegsverbrechen, Ausweitung der Sanktionen auch auf Verantwortliche in Russland und der Türkei, und ja, Aufnahmekontingente für die Schwächsten, sollten sie es je aus Idlib heraus schaffen. Herr Borrell, diese umfassende politische Lösung für Syrien, die hat gerade niemand. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir die kleinen Schritte, die wir gehen können, auch konsequent gehen, um der Grausamkeit in Syrien etwas entgegenzusetzen. Ich hoffe, dass wir da am Montag auf dem Außenministerrat auch einen großen Schritt weiterkommen.